EU szkeptikusok vagyunk, de az nem azt jelenti, hogy az európai tagállamoknak az együttműködését ne támogatnánk. Egyértelmű az, hogy ellenezzük az Európai Egyesült Államok elvét és támogatjuk a nemzetek Európáját, de a szabványosítás az tipikusan egy olyan téma, amiben egyet tudunk érteni, amit támogatni tudunk. De mindig csak azt mondják, hogy mi mindig csak tiltakozunk, mindenre azt mondjuk, hogy nem, nem, nem, hát itt egy olyan téma, a szabványosítás, amelyet mi is szeretnénk előmozdítani és támogatni, illetve arra is kérnék minden tagállamot, hogy a szabványosítást támogassa, illetve a képviselőtársaimat, pedig hogy ezt a jelentést, Kožušník úrnak a jelentését támogassák.